hæstvirtur forseti ef umræðan gæti flætt á milli dagskrárliða mundi ég gjarnan vilja taka undir með háttvirtum þingmanni svandísi svavarsdóttur og ekki síst um þann þáttinn sem hún vék að að þegar fólk horfir til búsetu hygg ég að það sé alveg hárrétt sem fram kom í hennar máli að fólk láti sig skipta hvernig búið er að börnum í nágrenni tilvonandi vinnustaðar ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um frestun á innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum sem ég setti fram í vor ásamt háttvirtum þingmönnum árna þór sigurðssyni og bjarkeyju gunnarsdóttur þingsályktunartillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela fjármála og efnahagsráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra að senda tilmæli til íbúðalánasjóðs og áskorun til lífeyrissjóða og fjármálastofnana um að fresta öllum innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum uns niðurstaða liggur fyrir í aðgerðum ríkisstjórnarinnar í skuldamálum heimilanna í upphafi greinargerðar með

segir í aðdraganda alþingiskosninganna og í tengslum við myndun núverandi ríkisstjórnar voru gefin út mjög afdráttarlaus loforð um aðgerðir í þágu skuldugra heimila þar á meðal var heitið verulegri lækkun á höfuðstól lána þetta hefur skapað væntingar en jafnframt leitt til óvissu ég held að það sé óhætt að segja að á udnaförnum vikum og dögum hefur ekki dregið úr þeim yfirlýsingum sem gefnar hafa verið og þar af leiðandi þeim væntingum sem uppi eru ekki síst eftir að menn eru farnir að tala um að slá heimsmet í skuldaniðurfærslu síðar í greinargerðinni segir með leyfi forseta eftir sem áður er staðhæft að verulegra aðgerða sé að vænta sem muni rétta hlut lántakenda fyrir fólk sem komið er í greiðsluþrot eða er í þann veginn að missa heimili sitt skiptir sköpum að fá boðaða úrlausn sem allra fyrst megi það verða til að forða frá heimilismissi eða gjaldþroti einnig skal halda því til haga að ákveðin biðstaða hefur myndast á fasteignamarkaði og í úrvinnslu greiðsluerfiðleikamála er ástæðan meðal annars væntingar einstaklinga til þess að fá lausn sinna mála og er mikilvægt að koma til móts við þann hóp ef úrræði ríkisstjórnarinnar ganga eftir gæti ákveðinn hópur fengið lausn sinna mála án greiðsluerfiðleikaúrræða svo sem greiðsluaðlögunar eða gjaldþrots af þessum sökum er mikilvægt að kanna þessa leið til að einstaklingar geti notið þessara úrræða og hlýtur það að vera auðsótt þar sem ríkisstjórnin hefur gefið loforð um skjótar efndir þess vegna er hér lagt til að á meðan tillögur ríkisstjórnarinnar eru í vinnslu verði íbúðalánasjóði gefin fyrirmæli um að fresta öllum innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum uns niðurstaða liggur fyrir í boðuðum aðgerðum ríkisstjórnarinnar og lífeyrissjóðum og fjármálastofnunum send samsvarandi áskorun tilvitnun í greinargerð með þingsályktunartillögunni lýkur hér með þetta hefur verið til umræðu hér í þinginu að undanförnu og þá einnig tíunda september síðastliðinn þegar rætt var um efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar þá viku einhverjir þingmenn í stjórnarmeirihlutanum orðum að fyrrverandi stjórnarliðum og sögðu að skyti skökku við að þeir væru uppi með málflutning af þessu tagi og minntu á að að meðaltali alla vega seinni hluta tímabilsins hefðu þrjár fjölskyldur verið bornar út á dag ég ætla að leyfa mér hæstvirtur forseti að vitna í bréf frá vilhjálmi bjarnasyni formanni hagsmunasamtaka heimilanna sem hann hefur sent mér og eflaust mörgum öðrum þingmönnum þar sem hann gerir þessi ummæli sem ég vék að hér síðast

hafi engin breyting orðið á þrátt fyrir þær yfirlýsingar og heitstrengingar sem núverandi ríkisstjórn gaf og ríkisstjórnarflokkar gáfu í aðdraganda kosninganna engin breyting og séu enn þá þrjár fjölskyldur á dag bornar út af heimilum sínum þrjár fjölskyldur á dag ég ætla að vitna í bréfið með leyfi forseta ég og við í hagsmunasamtökum heimilanna höfum verið að reyna að fá ykkur þingmenn og ráðherra til að sjá að það gengur ekki að þremur fjölskyldum sé hent út á degi hverjum hvernig má það vera að þið getið horft upp á að á meðan beðið er boðaðra aðgerða ykkar sjálfra muni þrjár fjölskyldur á dag missa heimili sín sem mundu hugsanlega geta bjargast ef og þessar boðaðar aðgerðir ykkar koma til framkvæmda í haust ef þið trúið ekki sjálfir að það sem þið eruð búnir að setja fram um lausnir handa heimilunum hvernig getið þið þá ætlast til að við trúum því ég skal trúa ykkur og ríkisstjórninni um að þið ætlið að gera eitthvað fyrir heimili landsins ef þið stöðvið nauðungarsölur og gjaldþrot strax núna á septemberþinginu með þessu er ég að hvetja þessa ríkisstjórn til að gera eitthvað í þessum málum strax og kanna lega er ég ekki að mæra seinustu ríkisstjórn sem stóð sig engan veginn fyrir heimili landsins það er vilhjálmur bjarnason formaður hagsmunasamtaka heimilanna sem undirritar þetta bréf þetta er einmitt það sem margir hafa sagt

við gerðum eða gerðum ekki en þó vil ég nefna að í upphafi kjörtímabilsins var sett frost á nauðungarsölur og það frost var framlengt að minnsta kosti einu sinni ekkert við nein gríðarleg fagnaðarlæti frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum en það var gert það var gert meðan í ljós kæmu þau úrræði sem ríkisstjórnin hefði að bjóða fólki sem ætti í skuldaerfiðleikum þetta var gert síðan er nauðsynlegt að setja þessi mál í sögulegt samhengi þannig að menn séu látnir njóta sannmælis í þessari umræðu því að nú vitum við það að ekkert okkar sem hér erum engu okkar finnst það vera í lagi þegar verið er að bera fólk út af heimilum sínum engu okkar finnst það vera í lagi og við viljum öll að sjálfsögðu reyna að koma í veg fyrir það en við verðum þá að taka alvarlega þau loforð sem sett voru fram fyrir kosningarnar og flokkarnir voru kosnir samkvæmt þetta voru loforðin sem fólk hafði fyrir sér þegar gengið var til síðustu alþingiskosninga því miður varð reyndin ekki sú eftir hrunið að setja lánamálin undir neyðarlögin það hefði verið hyggilegt að gera það og þá er ég að horfa til gengislánanna ég er að horfa til alls kyns misvísandi framkvæmdar og dómsuppkvaðninga varðandi lánamálin við hefðum getað sparað okkur mikið með þessu ég var sammála þeim tillögum sem fram komu frá hagsmunasamtökum heimilanna um almennar niðurfærslur ég taldi það vera rétta niðurstöðu við vorum ekki öll á einu máli í þessu og það voru engar flokkslínur í því það voru mismunandi sjónarmið uppi hvað þetta snertir alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var hins vegar alveg klár á því að þetta mætti ekki gera en við vorum mörg á þessu máli lokaorrustan að mínum dómi átti sér stað haustið tvö þúsund og tíu í ströngum fundarhöldum sem fóru fram í þjóðmenningarhúsinu síðan í stjórnarráðinu við fjármálafyrirtækin við lífeyrissjóðina þar sem freistað var að ná samkomulagi um niðurfærslu lána sem þessar stofnanir tækju þátt í það samkomulag náðist ekki heldur sátum við uppi með hótanir frá fjármálastofnunum og ekki síst lífeyrissjóðunum um að það yrði farið í alls kyns skaðabótamál um eignaupptöku ef menn voguðu sér að setja einhver lög um þetta eða þvinga þetta fram með einhverjum stjórnvaldsaðgerðum enginn grundvöllur var fyrir hinu að við næðum samkomulagi um þetta hvað gerðum við þá þá var ákveðið að setja sérstakan skatt á fjármálafyrirtækin til þess að fjármagna kjarabætur til þurfandi fólks skuldugra heimila og á þeim grundvelli komum við með hinar sérstöku vaxtabætur bættum þar verulega í sérstökum vaxtabótum til að létta undir með skuldugum heimilum þetta gerðum við þá að sjálfsögðu er allt önnur aðgerð að lækka höfuðstólinn vegna þess að sú aðgerð er varanleg og nær inn í framtíðina en hin að koma með plásturinn á hverju ári í vaxtabótum en fyrir einstaklinginn og fjölskylduna skiptir að sjálfsögðu máli þegar einhver hundruð þúsunda eru að koma inn í heimilisbókhaldið með þessum hætti þetta voru þær ráðstafanir sem við gripum til eftir að ljóst varð að við mundum ekki ná samkomulagi við fjármálafyrirtækin og lífeyrissjóðina um skuldaniðurfærslu í kosningunum settum við í vinstri hreyfingunni grænu framboði fram ákveðnar tillögur um með hvaða hætti unnt væri að notfæra vaxtabæturnar og þá hugsanlega sérstakar vaxtabætur sem yrðu fjármagnaðar með skattheimtu frá fjármálafyrirtækjunum til að lækka höfuðstól við tefldum þessu fram í kosningabaráttunni en gáfum engin sver loforð engu að síður kannski líka brennd á því hvað hægt væri að okkar mati að gera og hvað við gætum staðið á að lofa afdráttarlaust gagnvart fólki sem væri í neyð það voru ekki allir á þessum buxum stjórnarflokkarnir sérstaklega framsóknarflokkurinn setti fram mjög ákveðin loforð og sjálfstæðisflokkurinn gekkst inn á þessi loforð með því að mynda stjórn með framsóknarflokknum nú er okkur sagt að við fáum að vita í nóvember með hvaða hætti þessi loforð verði framkvæmd um að færa niður höfuðstól lána síðast í dag er verið að fullyrða við okkur að þetta verði gert og það er tifað á því í fjölmiðlum og þingsal og hvar sem er að þetta verði gert með öðrum orðum það verði staðið við það að koma til móts við skuldugt fólk með því að færa niður höfuðstól olræt skyldi það ekki skipta máli fyrir skuldug heimili og er ekki eðlilegt að fólk sem stendur frammi fyrir því að verða borið út af heimili sínu eða missa heimili sín geri þá kröfu til ríkisstjórnarinnar að hún sýni í verki að hún trúi á sjálfa sig að hún trúi því sjálf að hún ætli að standa við loforð sín um það fjallar þessi þingsályktunartillaga að það verði gert hið sama og við gerðum sem sátum í fyrri ríkisstjórn að setja uppboðin í frost að núverandi stjórnarflokkar geri það sama og við gerðum við hétum því að gera allt sem við gætum til þess að fram til móts við skuldug heimili það er gagnrýnt að við höfum ekki gert nóg við skulum taka þeirri gagnrýni en við sögðum á meðan það er að gerast skulum við setja þetta í frost tillagan gengur út á þetta ég spyr stuðningsmenn þessarar ríkisstjórnar og aðstandendur þessara loforða ætla þeir ekki að sýna okkur í verki